Protejarea biodiversității reprezintă o condiție pentru reducerea presiunilor asupra mediului înconjurător. De asemenea, protecția și conservarea diversității genetice este o componentă esențială în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice și cunoștințele tradiționale în țările în curs de dezvoltare sunt foarte importante pentru a garanta un acces egal la medicamente. De asemenea, resursele genetice sunt deosebit de importante pentru o agricultură sustenabilă și pentru securitatea alimentară. De aceea, politica comercială a UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să fie în concordanță cu obiectivul de coerență al politicilor pentru dezvoltare. Este esențială ratificarea cât mai rapidă a Protocolului de la Nagoya. Avem nevoie de un instrument solid de combatere a biopirateriei și de restabilire a corectitudinii și echității în schimbul de resurse genetice.